Ale Unia Europejska jest największym importerem produktów rybołówstwa z pozostałej części świata. Zbytnia liberalizacja tego rynku może doprowadzić do zapaści, a co za tym idzie do utraty tego źródła żywności w Europie.